Hvala, gospa predsedujoča. Dober dan vsem, spoštovani predsednik vlade, ministrice in ministri! Današnja razprava je repriza že videnih in že slišanih parlamentarnih ovadb, ko se predlagatelji predstavljajo kot edini varuhi slovenske ustave in pravnega reda v države. Če bi bilo iskreno, bi bilo hvalevredno, a je prav, da smo nekoliko bolj natančni in konkretni. Ker ko kažemo s prstom nase, velikokrat tudi nehote kažemo prav nase. Zanimivi so vaši poudarki, da vladajoča koalicija s predsednikom, vlade na čelu zgolj in samo zaradi ideoloških razlogov ne želi uresničiti ustavne odločbe in da za vas to ni ideološko vprašanje, ampak vprašanje spoštovanja ustavne ureditve naše države. Vi pa veste, da trenutno obstaja trinajst neuresničenih odločb ustavnega sodišča, najstarejša sega v leto tisoč devetsto osemindevetdeset, številne druge se vlečejo že čez več mandatov in segajo tudi v čas, ko ste sami vodili vlado. To seveda ni nekaj, s čimer se lahko pohvalimo vsi skupaj, ampak če vprašanje financiranja zasebnih šol za vas ne bi bilo ideološko vprašanje, ko to ves čas trdite, potem bi pričakovali, da bi predsednika vlade obtožili za kršenje vseh trinajstih neuresničenih odločb, ampak ne, v besedilu je najdemo samo eno od njih. Zakaj? Zato, ker je tudi tokrat ključ vašega takratnega dejanja spet in zlasti ideologija. Zato sploh ni priročno, da svoje lastne ideološke ofenzive skrivate pod krinko spoštovanja ustave. In ne pozabite, da ste sami vlagali interpelacije in odločbe in obtožbe zoper ministre, ki so poskušali uresničiti ustavne odločbe in odločitve evropskega sodišča za človekove pravice. Govorim o nekdanjima notranjima ministroma, ni pomembno priimek in ime. To ste pač predlagali, ker se niste strinjali s temi odločbami in z ravnanjem takratnih ministrov, ki so pravzaprav želeli te ustavne, to protiustavno stanje odpraviti. Torej poglejte, kako pravzaprav delujete. Enkrat vlagate interpelacije in obtožbe, ker se odločb ne spoštuje, drugič pa, ker se jih želi spoštovati. Mandatu vsake vlade se nabere nekaj odločb ustavnega sodišča, ker se ugotovijo določene protiustavnosti in se določijo roki za njihovo odpravo. In vsaki vladi se kakšna odločba uresniči, vsaj v prejšnjem mandatu je bilo uresničenih kar nekaj ustavnih odločb in verjamem, da se bo ta trend nadaljeval tudi v našem sedanjem mandatu. Mogoče pa bi morali kot predlagatelji delovati drugače in za vsako uresničeno odločbo vladi in njenemu predsedniku predlagati ustavno pohvalo. To bi bilo bolj produktivno od tega, kar počnete sedaj. Očitate nam veliko, da ustavnih odločb ne beremo, da jih ne razumemo na pravilen način, da ne razumemo zakona vzgoji in financiranju o financiranju vzgoje izobraževanja, zakona osnovnih šolah, da smo si pravzaprav odločbo prikrojili po svoje, da ne razumemo dobro, da ne razumemo, kaj je obvezni program, kaj je razširjen program in kaj je nadstandard v osnovnih in zasebnih šolah. In kot edino sveto ponujate le svojo rešitev spremembe zakona, ki edini in ultimativno uresničuje odločbo ustavnega sodišča, ampak večkrat smo vam povedali, da temu ni tako. Tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora je povedala, da stoprocentno financiranje celotnega programa, ki ga izvajajo zasebne šole, ni edina in ni prava rešitev, ki bi bila skladna z ustavno odločbo. O tem smo tudi govorili na peti izredni seji odbora za izobraževanje in vi, spoštovani kolega Lisec, kot podpredsednik odbora, veste, o čem govorim. Preprosto to dejstvo ignorirate, ga ne omenjate, ker vam enostavno ni pogodu. Spomniti vas želim, da smo v prejšnjem mandatu poskušali implementirati odločbo na način, da se je za zasebne šole predvidevalo stoprocentno financiranje obveznega programa in petinosemdeset procentno financiranje razširjenega programa. In ko ste omenili v vaši zadnji razpravi licitiranje, če to ni bilo licitiranje z dobrim izkupičkom, potem pa res ne vem, kaj je za vas dobro. Zakonodajno-pravna služba je ta predlog pojasnila kot dejansko dobro uresničitev odločbe ustavnega sodišča, govorim pa jasno o prvi različici tega zakona, ki je, ki jo je v parlamentarno proceduro poslala SMC-jeva ministrica za izobraževanje. Vi preprosto ne priznate, da je na mizi že bilo več možnih rešitev, ampak niti z eno besedo vašem, v vaši obtožbi tega ne omenjate in to ni fer. Ni fer tudi namigovanje na poklic, predsednika vlade in izražanje dvoma o tem, ali je potem kredibilen zato, kaj danes dela, ker vsi smo nekaj delali prej, ampak danes smo tu, da delajmo to, kar delamo vsi skupaj. In če smo si zelo, zelo natančni, so fakultete, za katere je potreben sprejemni ispit in so take za katere ni potreben. Pa se malo zamislite, ko primerjate predsednika vlade seboj. Zato ni fer, da da vam in je priročno, da sicer na zelo trhlih okopih celi Sloveniji prikazujete, da ste samo vi tisti, ki imate prav, in ste samo vi tisti, ki znate in ste sposobni uresničiti ustavno odločbo. Temu enostavno ni tako. Kaj pa, če bi kot skoraj znanstvenik vsaj za hipec podvomili v svoj prav. Res je, da ste, da se je v prejšnje mandatu na koncu zladno novelo zgodila prava saga in predlog je bil razmrcvarjen ter ni bil sprejet, je pa bila volja. So pa bile tudi osnovne rešitve dobre in nujno potrebne. Jaz si resnično želim in hkrati tudi upam, da bo pristojno ministrstvo zagledalo, kot danes zelo figurativno navajajo vsi, luč na koncu predora in v parlamentarno proceduro poslalo novelo, s katero bo ta odločba končno implementirana. Delo pravzaprav ne bi smelo biti prezahtevno, bo pa treba marsikomu pogledati čez marsikatere planke, predvsem politične planke, in si priznati, da je glede na teme, politična odgovornost na nas vseh, poslankah, poslancih, ki smo v tem državnem zboru. Današnja ustavna obtožba predsednika vlade je le novi nesmisel, ki nas zavihti med svetovne rekorderje v številu ustavnih obtožb. Dene znova predlagatelji jahate konja s krili ideologije, v katero verjame vse manj ljudi, zato res ni prav, ko zahtevate, da vašo ježo plačujemo vsaj vsi po vrsti. Hvala.